Dans certains pays, le chômage est en train de diminuer.

1,30. Il fut un temps où il était de

Par rapport à d'autres continents, d'autres grandes monnaies, nous avons une balance des paiements courants qui est en équilibre et nous avons, par rapport à d'autres grands pays, un déficit budgétaire qui est pratiquement la moitié du leur. Cela explique donc que, malgré tous nos problèmes, l'euro soit une monnaie stable.

Bien sûr, on est tout à fait conscients qu'il faut aller de l'avant.

Mais il n'y avait rien. Il y avait un pacte de stabilité et de croissance qui n'était pas respecté. Il n'y avait pas de surveillance macroéconomique. Il n'y avait pas de mécanisme de crise, ni temporaire ni stable, et il n'y avait pas d'institutions fortes pour la surveillance financière. On a dû tout inventer sur le champ, en pleine crise, et c'est une responsabilité collective.

Est ce qu'on peut aller plus

Chers collègues, ceux qui soutiennent le projet européen sont largement majoritaires dans ce Parlement européen.

C'est la volonté commune de travailler dans la même direction du projet européen qui est capitale, comme cela a été répété lors du Conseil européen de décembre.

Je suis convaincu qu'il y a une volonté commune.